Gerade die Hilfsmaßnahmen, die wir setzen, sollten ja nachhaltig sein, und wir sollten hier vor allem darauf achten, dass Hilfsmaßnahmen auch tatsächlich der Bevölkerung einen bringen.

Hier hat der Bericht einen guten Ansatz gebracht Dass auch die Kontrolle in diesem Bereich noch verbesserungsbedürftig ist und wir eigentlich daran arbeiten sollten, hier ein Modell zu finden, das uns nachhaltig die Chance gibt, die Hilfe so effizient wie möglich einzusetzen.